a todos. Déjeme que le diga que esto se va a repetir que los daños, en buena medida, son evitables que necesitamos un plan especial de actuación para la albufera de Valencia —un paraje natural irrepetible en el mundo y que se puede perder si no lo atendemos— y que los fondos de transición para la economía ecológica no solo deben tener en cuenta que la economía cambie, también tienen que tener en cuenta que la naturaleza tiene que adaptarse a esa nueva economía y que estos daños que se producen ahora tan a menudo en mi tierra tienen que estar contemplados con ayudas para que ni los agricultores ni los empresarios ni la gente vuelvan a perder ni sus negocios ni, sobre todo, sus vidas.